Dzisiejsza debata jest bardzo ważnym elementem zwrócenia uwagi opinii publicznej na niebezpieczeństwo społecznego wykluczenia osób niepełnosprawnych, które niestety dokonuje się w wyniku polityk oszczędnościowych wprowadzonych zarówno w budżecie Unii, jak i w budżetach poszczególnych państw.

Dlatego nie ulega żadnej wątpliwości, że wszystkie organy Unii Europejskiej powinny popierać działania, których efektem będzie wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Naszym priorytetem powinno być przeciwdziałanie rozmaitym barierom, które każdego dnia napotykają osoby dotknięte niepełnosprawnością. W związku z tym apeluję do Komisji, by wypracowała i rekomendowała państwom członkowskim rozwiązania, które pomogą w realizacji europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych i dadzą im prawdziwą szansę na aktywne, codzienne życie.